Herr Kommissar Oettinger, es ist schon tragisch Dort, wo die EU die Finger rauslassen sollte, wird reguliert bei der elektrischen Leitfähigkeit des Honigs, bei normalen Leitern, zehn Seiten Definition, was eine Pizza Napolitana ist. Aber dort, wo so viele Bürgerinnen und Bürger klare Regeln erwarten, kuschen Sie Stichwort Fracking. Als Bodenseeanrainer ist es tragisch, wahrzunehmen, wie sehr auch in diesem Fall die EU Kommission wieder dem Lobbyingdruck nachgegeben hat, bestimmten britischen Interessen nachgegeben hat und sich eben nicht durchringen kann, klare Vorgaben zu machen,

Ich wünsche mir sehr von Ihnen, von Bregenz hinüber nach Baden Württemberg, dass Sie sich noch einmal intensiv mit dem Thema Fracking auseinandersetzen, und dass Sie das tun, was andere Kommissare schon gemacht haben, nämlich wirklich offenzulegen, wer in diesem Bereich welche Lobbyarbeit betrieben hat und betreibt, mit wem man sich da trifft, worüber man da spricht. Das würde nämlich zur Aufklärung der Bürger beitragen, um besser zu verstehen, warum es dort keine Regeln gibt, wo man sie brauchen würde, und es dort Regeln gibt, wo man sie nicht braucht.